Madame la Présidente, mes chers collègues, avouons qu'il est déplorable de constater qu'à deux tiers du parcours, on en soit aussi loin de la réalisation des objectifs initiaux fixés par les OMD.

Par ailleurs, dans le cadre des accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les ACP, que je suis de près en tant que membre de l'APP, une trop grande part des crédits est dédiée au commerce au détriment des programmes permettant de réaliser les objectifs du millénaire pour le développement.